Raport z roku 2016 jest drugim raportem, który przeczytałem po roku 2015 i muszę powiedzieć, że z samego raportu jestem usatysfakcjonowany. Zarówno z tych informacji, które dotyczą procesu wykupu euroobligacji, zawarcia pakietu stabilności, jak i również innych elementów. Natomiast to, co mnie dziś niepokoi, to brak polityki informacyjnej na tyle precyzyjnej, aby na tej sali nie pojawiały się tak poważne rozpiętości dotyczące przyszłej polityki obejmującej euroobligacje. Z jednej strony padają informacje, opinie, że dobrze się dzieje, że bank cofa się w tej polityce, a z drugiej strony sali padają zarzuty, iż ta polityka prowadzona czy kontynuowana będzie źródłem poważnych kłopotów i perturbacji w europejskich finansach.